mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld um er að ræða tillögur um breytingar á skattalögum sem eru af ólíkum toga en flestar varða framkvæmdaleg atriði þessum breytingum má skipta í sex meginflokka í fyrsta lagi eru breytingar á tekjuskattslögum sem skipta má í fjóra þætti í fyrsta þætti eru lagðar til breytingar á ákvæði vaxtabóta í þá veru að bætt er við ákvæði er kveðið er á um það að þegar einungis annað hjóna er skattskylt hér á landi skuli ákvarða því vaxtabætur hér á landi eftir þeim reglum sem gilda um hjón enda liggi fyrir upplýsingar um tekjur beggja í öðru lagi er lögð til frádráttarheimild til handa þeim sem hafa tekjur af leigu í íbúðarhúsnæði og bera takmarkaða skattskyldu hér á landi til samræmis við þá sem hafa ótakmarkaða skattskyldu í þriðja þætti er um að ræða tillögu er varðar skýrari tilvísun til ákvæða laganna vegna fyrirframgreiðslu sérstaks fjársýsluskatts loks er með breytingum á bráðabirgðaákvæði xl eða fjörutíu lagt til að endurreikningur á ólögmætum vöxtum gengistryggðra húsnæðis og bílalána einstaklinga utan atvinnurekstrar í kjölfar dóms hæstaréttar hafi engin skattaleg áhrif og leiði ekki til endurákvörðunar barna og vaxtabóta í öðru lagi er um að ræða breytingar á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda þar sem lagt er til að skýrar verði kveðið á um skyldu milligönguaðila til að halda eftir staðgreiðslu í þriðja lagi er lögð til breyting á lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur þannig að skylt verði að skila sundurliðuðum skilagreinum við skil á staðgreiðslu skatts frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán í fjórða lagi er lögð til sú breyting á lögum um tryggingagjald að gjalddaga gjalds verði breytt úr fyrsta ágúst í fyrsta nóvember í tilviki lögaðila en það er í samræmi við þá framkvæmd sem verið hefur í fimmta lagi er lögð til sú breyting á lögum um erfðafjárskatt að felld verði brott skylda ríkisskattstjóra til að tilkynna erfingjum um lok yfirferðar á erfðafjárskattsskýrslu í sjötta lagi er lagt til að lög um umhverfis og auðlindaskatta verði gerð ótímabundin en ella mundu þau falla úr gildi í lok þessa árs áætlað er að kolefnisgjald á fljótandi jarðefnaeldsneyti og skattur af seldri raforku og heitu vatni skili ríkissjóði fimm komma átta milljarða króna tekjum í ár og er gengið út frá þessari tekjuöflun í fyrirliggjandi áætlun um ríkisfjármála fyrir árin tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og fimmtán þá má gera ráð fyrir að með breytingu bráðabirgðaákvæðis tekjuskattslaga xl eða fjörutíu kunni ríkissjóður að verða af lækkun vaxtabóta sem að óbreyttum lögum yrðu ákvarðaðar upplýsingar um líklegar fjárhæðir liggja þó ekki fyrir